Je voudrais donc vous faire part de mon indignation par rapport à deux contrastes le premier contraste c'est celui que je vois entre la gouvernance économique, d'un côté, et la stratégie UE 2020, de l'autre. La gouvernance économique, c'est du dur, c'est de l'immédiat, ce sont des règles strictes qui sont contraignantes. L'UE 2020 ce sont, certes, de belles intentions réduire la pauvreté notamment mais c'est soft c'est volontaire, on le fera si on le veut bien, si on a le temps.

C'est un contraste qui, je pense, est intenable, et donc incompatible avec l'esprit de cet article

Il faut réduire la dette en vingt ans maximum et, si possible, encore plus vite, pas d'étude d'impact, on ne réfléchit pas vraiment. Quand il s'agit de générer de nouvelles recettes parce que quand même un budget c'est à la fois des recettes et des dépenses taxes sur les transactions financières, taxes sur l'énergie, base consolidée de l'impôt des sociétés, on dit attendez, il faut étudier, il faut réfléchir sur l'impact quand même, il ne faut pas en faire trop. Réfléchissons, prenons le temps, étudions....

Ces contrastes, je pense, montrent à tout un chacun que l'article 9 ne pèse pas du même poids que les articles qui traitent de la convergence économique dans les traités de l'Union et c'est, je crois, un contraste que nous devons résoudre si nous voulons regagner la confiance de nos citoyens.